Wprawdzie może niczego istotnego nie wnosi, ale przemawia przez nie świadomość rosnących zagrożeń, chociażby ze strony Rosji, i konieczności zwiększania wydatków na obronę, w przeciwieństwie do zupełnie nieodpowiedzialnych głosów jak ten, który przed chwilą słyszeliśmy ze strony pani Post.

To jest próba wywrócenia do góry nogami porządku bezpieczeństwa opartego na NATO. Próba ustawienia się przez Unię w kontrze do działań NATO i zapewnienia sobie swobody manewru przez mocarstwa europejskie, które starają się od Ameryki uniezależnić. Z tego powodu nie mogę poprzeć sprawozdania.